choisissent leurs placements.

On devra continuer à travailler sur un compromis, le plus équilibré possible Monsieur Karas, vous l'avez dit.

En tout cas, nous l'aborderons en ayant le souci d'une protection intelligente, équilibrée mais effective de l'ensemble des citoyens et des investisseurs sur l'ensemble des produits.